Monsieur le Président, il est bon pour la sécurité internationale qu'un débat soit ouvert sur le sujet des robots tueurs. En effet, les systèmes d'armes létales autonomes soulèvent de légitimes questions morales, du fait de l'ampleur des dégâts qu'ils peuvent causer et de la non discrimination entre leurs cibles potentielles. De plus, ces robots tueurs devenus ultradéveloppés pourraient à l'avenir échapper au contrôle humain. L'idée d'une convention sur les systèmes d'armes autonomes pourrait être une réponse adaptée, si elle imposait un moratoire ou une interdiction totale aux États signataires, mais il faudrait que cette convention comprenne la Chine, les États Unis, l'Iran, l'Israël et la Russie, qui ne participent déjà pas à la convention d'Osaka sur les mines antipersonnel, sans quoi elle ne servirait absolument à rien. Quels que soient les problèmes éthiques en présence, il n'est pas question que le manque de lucidité et de développement militaire des États européens rende ceux ci toujours plus dépendants des grandes puissances.

de la pertinence d'une convention encadrant l'usage des armes autonomes.